virðulegi forseti góðir landsmenn auðveldara er úlfalda að komast í gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í guðs ríki þessi tilvitnun úr markúsarguðspjalli kom fram í predikun í dómkirkjunni við þingsetninguna í gær þennan texta má eflaust leggja út af á ýmsa vegu þó að hann sé nokkuð afdráttarlaus en hann segir manni að það skiptir máli hvernig maður nálgast viðfangsefnin og hvaða sýn maður hefur á erfið verkefni það er hvernig ná má árangri í þröngri stöðu ef forgangsraðað er rétt með hagsmuni heildarinnar í huga fyrri ríkisstjórn komst í gegnum svona nálarauga í glímunni við hrikalegar afleiðingar hrunsins fyrst og fremst vegna þess að það var farin blönduð leið hagræðingar og skattlagningar og byrðunum dreift sem jafnast eftir efnum og aðstæðum og velferðarkerfinu hlíft eins og kostur var en núverandi ríkisstjórn uppsker nú árangur fyrri stjórnvalda sem tókst á við fordæmalausar aðstæður við að endurreisa efnahagslífið og hafði tekið stefnuna á að hefja kraftmikla uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu menntakerfinu og öðrum innviðum samfélagsins fyrstu verk þessarar ríkisstjórnar benda til þess að hún ætli að nálgast viðfangsefni sitt með allt öðrum hætti og að verða í hlutverki auðmannsins í dæmisögunni hér að ofan og ná því ekki tilætluðum árangri sem skili sér í hús fyrir alla landsmenn heldur aðeins þá útvöldu fyrsta verk þessarar hægri ríkisstjórnar var að slá skjaldborg um auðmenn landsins og afsala sér tekjum á ársgrundvelli um tugmilljarða bæði í sérstöku veiðigjaldi virðisaukaskatti á ferðaþjónustu og að framlengja ekki auðlegðarskattinn og orkuskatt á stórfyrirtæki forsætisráðherra dregur upp í stefnuræðu sinni mynd af fyrirmyndarlandi að það geti verið rétt innan seilingar að ísland geti orðið slíkt ríki ég segi veldur hver á heldur því að það getur verið auðvelt að glutra niður þeim árangri sem náðst hefur ríkisstjórnarflokkarnir fóru fram með miklu loforðaflóði fyrir kosningar og nýtt fjárlagafrumvarp sýnir að innstæður fyrir þeim loforðum voru alls ekki í hendi heimsins mesta skuldaleiðrétting sögunnar sem forsætisráðherra hefur kynnt bíður enn eftir því að líta dagsins ljós eins og svo margt annað það er nefnilega auðveldara um að tala en í að komast og stefnuræða forsætisráðherra markast af skýjaborgum og fögrum fyrirheitum sem reynast létt í vasa fyrir fólk sem trúði þessum óábyrgu kosningaloforðum atvinnustefna þessarar ríkisstjórnar er langt frá því að vera í takt við það sem mátti skilja á orðum hæstvirts forsætisráðherra það er sorglegt hve mikil skammsýni ríkir þar og gamaldags hugsun er hjá stjórnvöldum að ætla að hverfa frá því að auka fjölbreytni og nýsköpun í íslensku atvinnulífi með miklum niðurskurði í framlögum til rannsókna tækniþróunarverkefna og stuðningi við ferðaþjónustuna og hinar skapandi greinar en þessar greinar hafa verið að skapa þjóðinni miklar tekjur og fjölda starfa á erfiðum tímum já ég segi að þetta sé niðurrifsstarfsemi á því sem vel tókst til hjá fyrri ríkisstjórn og landsbyggðin hún fær kaldar kveðjur frá þessari ríkisstjórn fjöldi verkefna eru slegin af sem voru í fjárfestingaráætlun fyrri ríkisstjórnar sóknaráætlun landshlutanna sem miklar vonir voru bundnar við er dregin saman í nánast ekki neitt flutningsjöfnuður til útflutningsfyrirtækja á landsbyggðinni er lagður af niðurgreiðsla til húshitunar á köldum svæðum þær eru lækkaðar framlög til fjarskiptasjóðs eru lækkuð en hann hefur það hlutverk að styðja við uppbyggingu háhraðatengingar í dreifðum byggðum mikill niðurskurður í almennum vegaframkvæmdum sem kemur harðast niður á þeim svæðum sem búa við lélegar samgöngur fyrir stuðningur við innanlandsflugið á ríkisstyrktum leiðum verður stórlækkaður uppbygging á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni slegin af og svona mætti lengi telja aukaframlag til byggðastofnunar vegna brothættra byggða fellt út er þessi upptalning langt frá því að vera tæmandi og ég auglýsi hér með eftir landsbyggðarþingmönnum þessarar ríkisstjórnar og þá sérstaklega framsóknarmönnum sem börðu sér mjög á brjóst á síðasta kjörtímabili og ég lýsi eftir þeirra tillögum um jöfnun orkuverðs í landinu fyrri ríkisstjórn var lögð af stað í þeirri vegferð að jafna búsetuskilyrði landsmanna við erfiðar aðstæður og það er óþolandi að snúið sé við af þeirri braut það er ekki verið að skila því sem öldruðum og öryrkjum var lofað fyrir þessar kosningar og nú blasir við að keyra eigi rekstur landspítalans fram af bjargbrúninni eins og fráfarandi forstjóri orðaði það í kjölfar uppsagnar já það er seilst í dýpstu vasa frjálshyggjunnar að taka upp legugjöld á sjúklinga og það er undarlegt að stjórnvöld sem töluðu um nauðsyn þess að efla atvinnusköpun sjái það vera sitt fyrsta verk að beita niðurskurðarhnífnum þar sem helst er vöxtur í nýsköpun í landinu hveitibrauðsdagar þessarar hægri stjórnar eru liðnir og úti í þjóðfélaginu er talað um mikla óvissu hæstvirtur forsætisráðherra talar um það í lok ræðu sinnar að til sé fólk sem hafi ekki trú á íslandi og ali á sundrungu og aðhyllist öfgafulla hugmyndafræði já það væri fróðlegt að sjá nánari skilgreiningu á þessum orðum er það sú hugmyndafræði sem olli hruninu sem er öfgakennd eða sú hugmyndafræði sem kom okkur út úr kreppunni í mínum huga er það sú fyrri sem leiddi til hrunsins en með jöfnuð og réttlæti að leiðarljósi þá mun okkur vel farnast og þá verður okkur það létt verk að komast í gegnum þau nálaraugu sem verða á vegi okkar í komandi framtíð góðar stundir